Nevhodne spracovaný alebo dokonca nespracovaný odpad z elektrických a elektronických zariadení predstavuje pre životné prostredie aj zdravie ľudí žijúcich v Európskej únii značnú hrozbu. Rapídne zvyšujúce sa objemy tohto odpadu si vyžadujú rýchlu odpoveď, a to aj vo forme prijatia modernej a zodpovednej právnej úpravy, ktorá bude nabádať k zvyšovaniu separovaného zberu a k recyklovaniu. Som presvedčený, že je potrebné, aby EÚ a členské štáty jasne nasmerovali podniky k lepšiemu hospodáreniu so zdrojmi aj prostredníctvom zhodnocovania síce vyradených, ale stálych použiteľných zariadení alebo ich jednotlivých častí.